Pane předsedající, dlouhodobě hledáme tady v Parlamentu nástroje, kterými bychom dokázali stále účinněji bránit vstupu stále většího množství nebezpečných výrobků na trh. Souhlasím s autorkou zprávy, že revize legislativy je potřeba a že by měla vést k lepší provázanosti všech opatření, včetně koordinace trestního postihu na úrovni členských států. Podporuji také návrh na povinné provádění a zveřejňování analýz rizik před spuštěním nové produkce. Vzhledem k tomu, že nejvíce nebezpečných výrobků pochází právě ze třetích zemí, považuji za klíčové, aby dříve než takovou povinnost zavedeme pro evropské výrobce, byla tato povinnost zahrnuta i do mezinárodních obchodních smluv.